Skúsenosti z uplatňovania súčasných pravidiel nám hovoria, že administratívna záťaž vyplývajúca z ich uplatňovania bola priveľká a neprimeraná najmä pre malé miestne orgány a viaceré kľúčové pojmy vyvolávali nedorozumenia a právnu neistotu. Preto sa pri revízii pravidiel musíme usilovať o to, aby nové právne nástroje boli jednoduchšie, jasnejšie a zrozumiteľnejšie. Musia byť nastavené primerane prostrediu, v ktorom sa budú uplatňovať, aby sa dali v prostredí malých lokálnych orgánov využívať rovnako účinne a efektívne ako v komplikovanejších prípadoch.